l'analyse qui nous sera soumise. Lors de la réunion de l'Eurogroupe de lundi prochain, nous continuerons à affiner le détail de la mise en place de tous les instruments qui ont été décidés le 21 juillet. Il reste des questions techniques à résoudre.

Je voudrais redire devant ce Parlement qu'il est essentiel que, d'ici la mi octobre, nous ayons mis en place tous les instruments dont nous avons enrichi la facilité européenne lors de la réunion du Conseil européen Formation euro le 21 juillet. Nous n'avons plus de temps à perdre.

Il est vrai que les démocraties sont parfois lentes. Cela ne conduira pas à un système qui préfèrerait l'irrationnel et la célérité des marchés financiers à la sérénité des démocraties parlementaires.